Pane předsedo, mám obrovskou radost, že právě Vy, občan s tak vysokým morálním kreditem, a nadto původem ze Slezska, přebíráte žezlo z rukou Hanse Gerta Pötteringa a že jako on zdůrazňujete hodnotový potenciál sjednocené Evropské unie, jako jsou lidská práva a solidarita mezi národy.